Señor Presidente, señora Comisaria, vivimos una crisis económica profunda que afecta al sector de la pesca.

Pues bien, señora Damanaki, necesitamos unas cuotas justas de pesca, especialmente en especies como el verdel y la anchoa. Necesitamos que el reparto de las cuotas pueda ser estudiado con más detenimiento y que no afecte negativamente a numerosas regiones europeas, entre ellas, a mi región, Cantabria.

Hay miles de pescadores esperando que se solucionen estas disputas institucionales.